Im Endeffekt hat die längste Klimakonferenz aller Zeiten hauptsächlich eines produziert, nämlich heiße Luft. Die EU und weitere Kyoto Staaten haben sich für 2013 zu neuen Klimazielen verpflichtet, jedoch machen diese Länder gerade 15 der weltweiten Treibhausgasemissionen aus.

Zum Beispiel Subventionspolitik im Transportwesen und im Agrarbereich. Solange importierte Kiwis so billig sind, dass heimische Obstsorten am Boden verfaulen, solange Tiere quer durch Europa transportiert werden, so lange werden wir uns überflüssige Umweltprobleme aufhalsen.